virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá háttvirtri iðnaðarnefnd um frumvarp til laga um breyting á lögum númer hundrað þrjátíu og fjögur nítján hundruð níutíu og þrjú um iðnaðarmálagjald með síðari breytingum nefndin fékk á fund sinn þegar hún fjallaði um málið guðrúnu þorleifsdóttur lögfræðing í iðnaðarráðuneyti markmið frumvarpsins er að innleiða nýjan staðal um atvinnugreinaflokkun fyrir álagningu iðnaðarmálagjalds þannig að í stað ísat níutíu og fimm staðalsins komi ísat tvö þúsund og átta í frumvarpinu er lögð til ein breyting sem er eingöngu af tæknilegum toga að öðru leyti eru ekki gerðar efnisbreytingar á álagningunni og óbreytt hvaða starfsemi er gjaldskyld það kom fram í máli gests okkar hennar guðrúnar þorleifsdóttur úr iðnaðarráðuneyti að haft hefði verið samband við ríkisskattstjóra sömuleiðis til að fara yfir þessar flokkanir og þarna hefði eingöngu verið um að ræða speglun á milli kerfa þannig að þetta á ekki að hafa áhrif til breytinga á gjaldtöku á einn eða neinn hátt við leggjum því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir álitið rita ásamt mér háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir eygló harðardóttir helgi hjörvar herdís þórðardóttir